astenuti 13. Martedì Il gruppo Renew ha chiesto che la risoluzione che conclude la discussione sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione relative alle interferenze elettorali straniere e alla disinformazione nei processi democratici nazionali ed europei sia rinviata alla prima tornata di ottobre.